Naším cílem musí být směřování ke kompromisu tak, aby rozpočet mohl být včas a řádně přijat do konce tohoto roku.

Za základ pro kompromis má být vzat stejně jako v minulých letech postoj Rady, která reprezentuje naše členské státy. Právě tyto státy nyní čelí složité hospodářské situaci a není možné je nutit ke zvyšování výdajů na úrovni EU. Je dobře, že se nyní i Evropský parlament snaží hledat úspory ve svém hospodaření.

Dnes jsem si přečetl v novinách, že Evropská komise financuje částkou 10 milionů EUR projekt sledování lidí v kyberprostoru. Víme také, že financujeme pěstování tabáku, i když víme, že kouření škodí zdraví. A víme také, že máme dvě sídla Evropského parlamentu a ročně nás to stojí 200 milionů EUR.